Monsieur le Président, la réalité des difficultés d'accès à l'eau remet aujourd'hui en cause notre modèle de développement. Pire, certains de nos engagements environnementaux favorisant l'usage de biocarburants aggraveront les restrictions d'accès à l'eau et nous conduiront à un arbitrage difficile entre autosuffisance alimentaire et énergétique. Pour être claire, l'Europe n'est donc pas à l'abri d'une pénurie d'eau.

Pour l'Europe, cette situation est annonciatrice de vagues migratoires sans précédent. À l'heure où certains États investissent massivement dans des technologies d'avenir pour la gestion des ressources hydriques, l'Europe ne saurait être à la traîne de l'innovation mondiale. Dans la limite de nos capacités financières, les projets soutenus par l'initiative PRIMA doivent porter sur des solutions techniques à la hauteur de l'enjeu d'un approvisionnement durable et suffisant en eau. C'est pourquoi je soutiendrai la participation de l'Union européenne à PRIMA, en comptant sur un contrôle rigoureux des projets financés.